c'est parce que ce sont des libéraux. Je n'ai pas entendu un seul argument contre tout ce qu'on a dit aujourd'hui.

Ce qui est le plus important, c'est ce que la Commission a dit, parce que, si j'ai bien compris, Madame la Commissaire, d'autres procédures d'infraction sont possibles, outre les trois actuelles. Si les réponses à la lettre ne sont pas satisfaisantes, la Commission va aller au delà des trois procédures d'infraction.